Madame la Présidente, dans cette Europe, Bruxelles décide et les États s'exécutent. En France, la réforme des retraites, soi disant voulue par Macron mais en fait sur injonction de Bruxelles, n'échappe pas à la règle. Le Semestre européen dit unifiez progressivement les règles des différents régimes de retraite, et Macron applique. La Commission européenne dit économisez cinq milliards en alignant les régimes de retraite Macron s'applique et engage la France dans une réforme de retraites à points qui fera que les pensions pourront baisser et que les grands gagnants seront les marchés, les banques et les assurances. Cette belle Europe qui protège... en